Arra a jogcsorbító eljárásra szeretném felhívni a figyelmet, melyet a szlovák kormány alkalmaz a kisebbségek nyelvi jogainak visszaszorítására. A kormány a múlt héten fogadta el azt az államnyelvről szóló törvénymódosítást, mely a kormány szerint nem érinti a kisebbségek nyelvhasználatát, de a törvényjavaslat nem erről tanúskodik. Két példát szeretnék felhozni.

4. bekezdése az egészségügyi és szociális intézményekre vonatkozik, és azt mondja, hogy a kisebbséghez tartozó személy két esetben használhatja ezekben az intézményekben saját anyanyelvét akkor, ha nem beszéli az államnyelvet, vagy akkor, ha ez az intézmény olyan településen van, ahol a kisebbségek aránya meghaladja a 20 ot. Tehát az orvos azt fogja megkérdezni a betegtől először, hogy milyen nyelven beszél, csak azt követően kérdezheti meg, hogy mi a baja, mert különben a törvény megsértését a javaslat szerint 100 tól 5000 euróig büntetik.

Elnök úr, egyetlen kérdésem van számíthat e a kisebbség Európa támogatására?